Il nous faut donc à présent une réponse globale, et je suis complètement d'accord avec notre président, Jo Leinen, qui demande qu'on renforce la recherche et le développement dans l'industrie pharmaceutique afin de trouver de nouveaux antibiotiques.

Ce qui me paraît particulièrement important, c'est la maîtrise de l'utilisation de ces antibiotiques, aussi bien dans le cadre de la médecine humaine que de la médecine vétérinaire. Il est urgent de définir des niveaux de consommation journalière dans les différentes filières d'élevage.

Comment peut on concevoir de donner de tels aliments à nos enfants?

Il faut donc sensibiliser les éleveurs et les techniciens aux effets de l'utilisation abusive de ces antibiotiques, d'autant plus que l'on connaît l'existence de risques de transmission croisée de l'animal à l'homme. Nous avons là une responsabilité à assumer vis à vis de nos concitoyens.